Señora presidenta, realmente el campo de Moria es una tragedia, pero es una tragedia que existiera. Lo han quemado quienes estaban dentro, porque querían acelerar su entrada ilegal en un continente que no puede acoger a todos los demás continentes, por mucho que tengamos aquí a una serie de gente representando, con esa superioridad moral, al parecer, a quienes quieren acoger a todo el que se quiera venir.

Y a ver si respetamos un poquito a los europeos.

¿Por qué no vamos a ver a Turquía, que ha estado manipulando a estos refugiados, a estos inmigrantes ilegales que se acumulan allí, que no tienen, ninguno de ellos, derecho al asilo, que tenían que haber sido deportados y llevados a sus países de origen hace tiempo, pero que son utilizados por Turquía?